Señor Presidente, he solicitado participar en este turno de palabra para expresar mi protesta, como Presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, por la redacción del apartado 39 de la propuesta de conclusiones, no solamente porque es tibio, patéticamente inexpresivo, y porque elude referirse a lo que hay que hacer, que es reforzar la cooperación con los países de origen, reforzar, sobre todo, el salvamento de vidas en el mar y aplicar, de una vez, la cláusula de solidaridad que está en el Tratado de la Unión Europea en lo relativo a la gestión integrada de fronteras, sino porque, además, pospone la decisión de la nueva orientación estratégica y la planificación de la definición de la política de asilo y refugio a junio de 2014, es decir, exactamente en el lapso de tiempo comprendido entre la expiración del mandato de este Parlamento Europeo y la constitución del que vendrá después de las elecciones de mayo de 2014, para evitar justamente que, al definir esa política, pueda escucharse a la representación de la ciudadanía europea y eludir así el mandato de los artículos 10 y 11 del Tratado de la Unión Europea. Simplemente, inaceptable.